Monsieur le Président, Monsieur le Vice président, chers collègues, parfois l'histoire se répète, parfois l'histoire bégaie.

Aujourd'hui, le rendez vous est là.

J'entends ici et là des voix nous dire Parler de la zone euro au moment du Brexit, c'est un sujet de division.

Pendant très longtemps, nous n'avons pas pu achever l'Union économique et monétaire parce que nous attendions les Britanniques.

On ne peut pas à la fois critiquer la politique monétaire de la Banque centrale en disant qu'elle outrepasse ses pouvoirs et laisser les gouvernements sans moyens d'intervenir. On ne peut pas déplorer le bas niveau d'investissement, y compris dans des pays qui ne sont pas dits de la périphérie, qui sont au cœur de la zone euro et penser que le plan Juncker peut suffire. La question de l'investissement n'est pas suffisamment traitée au cœur de notre Union économique et monétaire. Alors, après beaucoup d'autres travaux, ce Parlement, pour la première fois, va se prononcer clairement pour un budget de la zone euro, autour de trois fonctions majeures. D'abord, le retour de la convergence. A t on assez en tête cette réalité que, au sein de la zone euro, les divergences depuis le déclenchement de la crise ont été plus importantes qu'en dehors de la zone euro? Ne serait ce que parce que les mécanismes du pacte de stabilité ont miné les stabilisateurs automatiques au sein des pays de la zone euro. Sait on qu'on a mis en place un mécanisme intergouvernemental à améliorer pour faire face aux chocs asymétriques, avec le mécanisme européen de stabilité qui est aujourd'hui totalement sous employé et qui représente potentiellement un budget de 5

Nous sommes le seul espace monétaire intégré qui ne dispose pas d'outils. J'entends ici ou là beaucoup nous dire Mais il y a le pacte, et le pacte devrait être l'alpha et l'oméga de la gouvernance économique. Mes chers collègues, soyons honnêtes entre nous. Cela fait 20 ans que le pacte de stabilité est là et cela fait 20 ans que nous voyons bien ses limites. Ce que nous proposons avec ce budget de la zone euro, c'est simplement d'équiper les pays membres de la zone pour faire de leur monnaie ce qui leur a été promis au premier jour en permettant une convergence entre ces économies, en permettant de remettre en place des mécanismes d'ajustement aux chocs asymétriques. Nous ne le disons pas dans le rapport mais nous savons bien qu'il y a des travaux d'experts qui sont tout à fait prêts si la Commission veut s'en saisir, que ce soit à travers une indemnité chômage minimum ou ce que le FMI appelle un rainy day fund il faut aussi, au sein de la zone euro, avoir un pilotage de l'économie de la zone au delà de la règle.